uppbygging ferðaþjónustu á sunnanverðum vestfjörðum á mikið undir áætlunarflugi á svæðinu þeim ferðamönnum fjölgar sem vilja koma flugleiðis vestur og þar á meðal þeim er komast í tengsl við ört vaxandi sjóstangaveiði flugvellir svæðisins eru tveir á patreksfirði og bíldudal dag er bíldudalsflugvöllur sá völlur sem flogið er á í dag og hefur verið okkar aðalflugvöllur undanfarin ár þar er rétt um kílómetra löng flugbraut og þarf nauðsynlega að lenda að lágmarki tvö hundruð metra eða í tólf hundruð metra braut með tilheyrandi öryggissvæðum við það mundi opnast sá möguleiki að lenda á stærri vélum og tryggja þar með meiri hagkvæmni í rekstri

varðandi bíldudalsflugvöll hefur bæjarstjórn vesturbyggðar þegar ályktað og skorað á hæstvirtan samgönguráðherra að beita sér fyrir lengingu brautarinnar en samkvæmt upplýsingum er lengingin ekki komin á flugmannaáætlun og því ekki ljóst hvenær og hvort hafist verður handa

annars í mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar því vil ég spyrja hæstvirtan samgönguráðherra út í patreksfjarðarflugvöll sem einnig skiptir heilmiklu máli fyrir vaxandi ferðaþjónustu ekki síst út á látrabjarg og svæðið þar í kring á þeim tíma sem flogið var áætlunarflug til patreksfjarðar voru mun stærri vélar sem gátu lent þar heldur en möguleiki er á fyrir hendi á bíldudal og brautin á patreksfjarðarflugvelli var þá fjórtán hundruð metra löng breyting á skráningu vallarins var gerð í framhaldi af því að áætlunarflugi var hætt og er hann því skráður með átta hundruð metra lendingarstað og þrjátíu metra breiðan flugvöllurinn er núna aðeins notaður sem lendingarstaður fyrir einkaflugmenn tilfallandi leiguflug og sjúkraflug að sögn umdæmisstjóra flugmálastjórnar á vestfjörðum sem gaf mér þessar upplýsingar viðhaldi og rekstri vallarins háttað annað hvert er mat ráðherra á gildi og vægi patreksfjarðarflugvallar fyrir svæðið allt og hver eru